Señora presidenta, la crisis acabó por robar expectativas y esperanzas de toda una generación en Europa y acabó por romper también uno de esos pactos invisibles sobre los que se sustenta y vertebra nuestra sociedad el pacto entre generaciones. Por todo ello, hace ya cuatro años que iniciamos nuestro trabajo desde el ámbito europeo con la Iniciativa de Empleo Juvenil. Cuatro años que nos dan también para poder valorar y reivindicar lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Reivindicar que es necesario que la Unión Europea continúe trabajando, que haga de este programa un programa permanente, que miremos el horizonte de 2020 y nuestras perspectivas financieras con clara vocación de continuar trabajando en este sentido. Pero a la vez con la voluntad de reformar, porque es necesario que este dinero vaya destinado a cambios estructurales en nuestras políticas activas de empleo, a programas integrales de integración laboral, con puestos de trabajo de calidad y formación de calidad, y que no escondamos nuestros problemas laborales bajo la alfombra de la precariedad o la temporalidad.